Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire et chers collègues, trois mots sincérité, lucidité et proportionnalité. Sincérité, d'abord.

Non, un PNR européen n'aurait pas permis d'éviter ces drames.

Faites l'analyse des dysfonctionnements avant de promouvoir de nouvelles mesures. Proportionnalité, enfin. Comme l'a rappelé la Cour de justice, un juste équilibre doit être trouvé entre la lutte contre le terrorisme et le respect de nos libertés fondamentales. Seules les personnes suspectes et leurs proches doivent faire l'objet de surveillance.

Ne combattons pas les terroristes avec des méthodes interdites par la loi. Ne nous transformons pas en auxiliaires involontaires de la logique terroriste.